Ich bin dem Abgeordneten außerordentlich dankbar, dass er noch einmal einen wichtigen Punkt genannt hat. Wenn wir Gleichstellung der Geschlechter und Gleichberechtigung nur als ausschließliche Angelegenheit von Frauen ansehen, dann werden wir alle scheitern. Es muss darum gehen, dass Männer und Frauen ihrer Verantwortung gerecht werden. Deswegen freue ich mich genauso wie Sie über jeden Mann, der heute hier auch an dieser Diskussion teilnimmt. Ich habe auch den Eindruck, dass es einen großen Konsens gibt zumindest doch in weiten Teilen des Europäischen Parlaments, das gilt aber auch für den Rat und selbstverständlich für die Kommission die Europäische Union wirklich zu einer Union of Equality weiterzuentwickeln. Es gibt zugegebenermaßen im Rat nach wie vor eine kontroverse Diskussion über gesetzliche Vorgaben. Ich habe den Eindruck, dass dies auch hier im Europäischen Parlament noch einmal zum Ausdruck gebracht wurde, ich habe aber gleichzeitig auch positive Beispiele hervorgehoben. Und ich will nochmal daran erinnern, dass uns im vergangenen Jahr mit der Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben auch ein großer Schritt nach vorne gelungen ist. Denn wir alle wissen nicht nur Frauen wie schwierig es nach wie vor im Alltag ist, Beruf und Familie miteinander zu verbinden. Das zeigt sich gerade auch jetzt in dieser schweren Krise. Wenn danach gefragt wird, welche konkreten Schritte die Ratspräsidentschaft in den nächsten Wochen noch einzuleiten beabsichtigt, dann will ich zum einen daran erinnern, dass es am

Wir wollen wirklich und deswegen verstehe ich auch diese Debatte als Rückenwind für das Engagement des Rates in unserer Ratspräsidentschaft dieses Thema voranbringen. Ich will auch nochmal auf ein anderes Projekt hinweisen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil die Initiative da auch aus der Mitte des Rates heraus entwickelt wurde.

Wir haben das eingeführt für den mehrjährigen Finanzrahmen. Das ist zumindest Teil unseres Verhandlungsmandats, dass alle Ausgaben der Europäischen Union daraufhin überprüft werden sollen, ob sie Männern und Frauen gleichermaßen zugutekommen. Das ist ein großer Paradigmenwechsel, der auch wieder eines deutlich macht Wir dürfen einen Wert Europas nicht geringschätzen, nämlich den Wert, voneinander und miteinander zu lernen, vorurteilsfrei voranzukommen und die Stärken, die andere haben, auch irgendwann zu den Stärken der jeweils anderen werden zu lassen. Danke für diese inspirierende Debatte und danke, dass ich heute dabei sein durfte.